Señora Presidenta, quiero denunciar desde esta tribuna el trato vejatorio y antidemocrático del gobierno de Hugo Chávez hacia quienes defienden la libertad y la defensa de los derechos fundamentales. La retención de mi compañero Iturgaiz en el aeropuerto de Caracas no se puede pasar por alto. No es la primera vez que el régimen arremete contra miembros del Partido Popular Europeo.

también implica fomentar los valores en los que se basa la Unión, los principios como la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Es evidente que dicha tarea no es bien acogida por quienes pretenden imponer ideas totalitarias a sus ciudadanos. El resultado de las elecciones parlamentarias celebradas el 27 de septiembre deja lugar a la esperanza, si bien todos debemos temer la reacción ante el avance de la oposición venezolana. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que cobija a terroristas del comando Oker, de un ejecutivo que integra a un presunto asesino de ETA como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, de un gobierno que hace caso omiso a las peticiones de extradición de numerosos terroristas huidos de la justicia?